Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, pendant le confinement, les auteurs et les artistes ont été là pour nous, pour nous apporter du rêve, de l'évasion, du sourire parfois, même quand le cœur n'y était pas.

Ils et elles ont été là pour nous, alors est ce que nous serons là pour eux? En effet, pour la culture, il y a urgence, c'est un secteur fragile, qui s'est arrêté du jour au lendemain. Cinémas, festivals, musées, salles de concert, théâtres, monuments premiers à fermer, ils seront les derniers à rouvrir après de longs mois de pertes et d'incertitudes. Incertitudes que l'Union européenne n'a pas levées, et surtout pas en annonçant les montants dérisoires qui sont attribués au nouveau programme Europe créative 8 seulement, alors que le Parlement européen demandait le doublement.

C'est un mauvais signal car il est évident que la relance culturelle doit passer par l'Europe. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est que tous les mécanismes d'urgence européens soient mobilisés pour la culture le programme SURE pour le chômage partiel, le grand plan de relance Next Generation EU pour soutenir ses industries et ses secteurs de tailles diverses, composés de PME comme de travailleurs indépendants et qui tous ensemble représentent 4 de notre PIB. Après la phase d'urgence, l'Europe devra aussi être plus ambitieuse pour montrer que la culture est irremplaçable, pour illustrer notre diversité, notre attachement à la liberté d'expression et de création. Les pistes sont nombreuses, pour le patrimoine culturel, pour ouvrir des opportunités à nos créateurs à l'heure du numérique, pour lancer de grandes coproductions européennes, pour inscrire nos industries culturelles dans le pacte vert européen. Enfin, Monsieur le Commissaire, ayons cette ambition pour renforcer l'Europe, pour donner un cap à nos valeurs européennes, il faudra faire en sorte que la culture soit intégrée dans le dialogue avec les citoyens dans le cadre de la Conférence pour l'avenir de l'Europe. Mais d'abord, et pour que la culture soit l'avenir de l'Europe, il faut que l'Europe donne un avenir à la culture.